Cet engagement n'a pas été tenu et, aujourd'hui, les pêcheurs, tout comme l'économie de Saint Pierre et Miquelon, en subissent les conséquences. Les négociations qui ont lieu actuellement pour un accord économique et commercial entre le Canada et l'Union européenne ne peuvent pas sacrifier, à nouveau, ce qui reste de l'économie de Saint Pierre et Miquelon, c'est pourquoi j'ai déposé un amendement en ce sens. Je demande à la Commission de veiller à ce que les intérêts commerciaux stratégiques de Saint Pierre et Miquelon soient préservés tout au long des négociations qui ont lieu.